Herr Präsident! Bereits im September des vergangenen Jahres verwiesen wir in einer Entschließung zu den Philippinen auf die sich verschlechternde Menschenrechtslage.

Wir rufen die philippinische Regierung dazu auf, dieses Töten unverzüglich auszusetzen. Es muss dafür gesorgt werden, dass die Polizei und auch das nun neuerlich eingesetzte Militär in ihren Operationen international rechtliche Standards einhalten. Und auch heute bleibt die Forderung bestehen, nicht nur außergerichtliche Hinrichtungen, sondern auch Folter und das Verschwindenlassen von Personen umgehend unabhängig zu untersuchen und Verantwortliche vor zivile Gerichte zu stellen. Kritiker der Politik Präsident Dutertes müssen vor willkürlichen Verhaftungen und Verurteilungen sicher sein können. 2007 haben die Philippinen in einem wichtigen Schritt für das Land und die Region die Todesstrafe abgeschafft. Nun ist der Gesetzentwurf für eine Wiedereinführung der Todesstrafe gerade erst vom Repräsentantenhaus genehmigt worden. Ich appelliere an die philippinische Regierung, dringend davon abzusehen, die Todesstrafe wieder einzuführen, nicht zuletzt, weil sie nachweislich keine größere abschreckende Wirkung hat als andere Strafen. Enden möchte ich mit dem Aufruf, die Senatorin Leila de Lima unverzüglich freizulassen, alle Anklagepunkte gegen sie fallen zu lassen und ihre Sicherheit auch in Haft zu gewährleisten.